Hvala, predsedujoča. Zdaj, načeloma velja, da so finančni ministri, po navadi najbolj nepriljubljeni ministri. Namreč, imajo ključ nad državno blagajno in po navadi le redko sežejo po njem, in takrat, ko sežejo, mora biti zadeva zelo utemeljena, namreč zato, ker so pač varuhi javnih financ. Zdaj tudi zato načeloma "financ" ministri niso predsedniki vlad, niso nikoli priljubljeni, in v tem pogledu, imajo v bistvu, pred sabo neko posebno breme. Zdaj v pogle, u, u, v zvezi s tem, ministra za finance sprašujem, zelo postavno vprašanje - koliko na stežaj odprta vrata javne blagajne so bila na podlagi, vašega odločanja na mestu ministra za finance, v roku tega mandata? Namreč, povečalo se je število javnih zaposlitev, povečali so se socialni prispevki, ukinili so se, vse omejitve iz ZUJF-a, sklenil se je sporazum z javnimi uslužbenci - govorim o nekaj sto milijonih evrov - pa bi rad slišal od ministra za finance, koliko je teh posegov oziroma za koliko so se strukturni, odhodki povečali, na podlagi odločitev ministra? To sprašujem tudi zato, ker iz vseh strani slišim informacije z ministrstev, da to, kar je bilo, nekoč, nemogoče dobiti, danes minister za finance za vse predloge daje kljukico - bomo našli denar, bomo uredili, so sredstva zagotovljena. Namreč, gospodarstvo in ostali opozarjajo na ohlajanje naših glavnih trgovinskih partnerjev in v času ohlajanja oziroma ob nastopu krize vemo, da tisto, kar najbolj udari po žepu, so strukturni odhodki. Mini, fiskalni svet, ki je telo , ustanovljeno za to, da bdi nad, smotrnostjo porabe javnih financ in hkrati zagotavlja, ne, varuha zlatega fiskalnega pravila recimo, je v zadnji odločitvi v zvezi z d, delovanjem Ministrstva za finance in vlade ugotovil naslednje, namreč vladi pripisuje, pa citiram: "Ciklično ekspanzivno fiskalno politiko, ki je po oceni Fiskalnega sveta neustrezna in pomeni zamujeno priložnost za trajnejše izboljšanje javnih financ. Prav tako kritizira naraščanje sektorja, izdatkov Sektorja države. ... Ugotavlja, da nakazane politike nakazujejo nadaljnjo krepitev rasti primarnih izdatkov v letu dva devetnajst in možnost posledičnega poslabšanja strukturnega salda, to pa pomeni povečana tveganja in nujnost povečanja previdnosti pri vodenju fiskalne politike. Torej moje vprašanje je, ali ste kos nalogi finančnega ministra?